Madame la Présidente, Madame la Commissaire, combien de temps allons nous encore demander indirectement aux Tunisiens de supporter les conséquences dramatiques de notre mauvaise gestion de l'aide aux réfugiés?

La situation sanitaire et la recrudescence des maladies dans les camps ne peuvent plus nous laisser indifférents.

Une politique migratoire inhumaine, des mesures d'aide humanitaire honteuses face à d'énormes besoins sur le terrain, une solidarité européenne défaillante, mettant à mal les fondements mêmes de notre Europe. Quel regard portons nous sur nous mêmes, en tant qu'Européens défenseurs des droits de l'homme?

Nous avons les moyens d'aider ces réfugiés, mais sans volonté politique, ni force concrète, la Méditerranée demeurera un cimetière. Est ce acceptable, pouvons nous continuer ainsi? Il nous faut repenser la question des réfugiés et des migrations à partir d'une approche des droits de l'homme prenant en compte les nouvelles situations politiques. L'approche sécuritaire et le dépoussiérage de Frontex ne sont pas à la hauteur de nos enjeux et de nos valeurs. À court, moyen et long termes, l'aide financière de l'Union européenne doit être destinée au renforcement des capacités de la société civile de la Tunisie, en particulier, et des pays du sud, plus globalement. Enfin, pour terminer, je voudrais insister sur le fait que les immigrés d'aujourd'hui sont des ressources et non pas un fardeau.